allt frá þriðja september síðastliðnum með samninganefndum bændasamtaka íslands samkvæmt skipunarbréfinu var gert ráð fyrir að þeirri vinnu mundi ljúka í síðasta lagi fyrsta febrúar tvö þúsund og sextán en vonir standa til og hafa staðið til að það geti orðið fyrr og jafnvel um og upp úr áramótum og því fyrr því betra það var einnig spurt um hvort það væru fyrirhugaðar grundvallarbreytingar á fyrirkomulagi stuðningsins við innlenda framleiðslu og í hverju þær fælust þá er það ekkert launungarmál og ég hef sagt það hér í þessum ræðustól núna nýlega við sambærilega umræðu að það eru fjölmörg markmið sem við setjum meðal annars um að sá galli sem er á núverandi fyrirkomulagi sem kom einmitt fram í máli háttvirts fyrirspyrjanda að það væru þröskuldar sem fælust í því að menn þyrftu að kaupa sér kvóta til að komast inn í greinina það væri augljós galli við fyrirkomulagið og það væri mikilvægt að minnka þann hvata til þess að stuðningur ríkisins mundi eigngerast og verða þar af leiðandi þröskuldur við nýliðaskipti eða kynslóðaskipti það er kannski fullsnemmt að fullyrða um þær grundvallarbreytingar á fyrirkomulagi stuðningsins sem unnið er með þó að viðræðurnar hafi gengið vel þá eru þær auðvitað ekki komnar á endastöð hins vegar er það markmið stjórnvalda að stuðningsformið verði með þeim hætti að það fari sem minnst fjármagn út úr greininni og eins til þess að auðvelda ungu fólki að hefja búskap í sveitum landsins þá hefur það líka verið markmið að stuðningurinn sé ekki eins einsleitur og hann verið hefur við getum tekið grein eins og nautgriparækt sem hefur liðið fyrir það á tímabili núverandi samnings að þá hefur enginn stuðningur eða mjög lítill farið til þeirrar greinar og við sjáum kannski afleiðingar þess í því að hér er verulegur skortur á innlendu nautakjöti á markaði sem mikil eftirspurn er hins vegar eftir það hefur líka verið fjallað um fjölskyldubú ég hef sagt það í þessum ræðustól að það eru engin verksmiðjubú á íslandi og fjölskyldubúið hlýtur að verða áfram kjarninn í okkar starfsemi og stuðningur ríkisins þar að lútandi beinist fyrst og fremst að því það má meðal annars gera með því að setja þak á greiðslur og það hefur verið eitt af þeim markmiðum sem ég hef rætt um síðan var spurning frá fyrirspyrjanda hvort það væri ætlunin að bjóða öðrum greinum sem verða fyrir mestri röskun á einhvers konar

teknar upp beingreiðslur en á sama tíma voru einnig teknar upp niðurgreiðslur á raforku á verði sem yrði sambærilegt við það sem væri í boði erlendis til dæmis bæði í noregi og kanada í apríl tvö þúsund og fimm breyttist þessi niðurgreiðsla í niðurgreiðslu á dreifingarkostnaði orkusölufyrirtækjanna á liðnum árum höfum við verið að reyna að viðhalda þeim stuðningi eins og hann var þegar hann var hvað bestur fyrir greinina með því að hækka þær greiðslur í aðlögunarsamningunum frá tvö þúsund og tvö var jafnframt boðið upp á tímabundna úreldingu eldri gróðurhúsa næstu fimm árin einnig voru greidd ákveðin framlög til kynningar rannsókna þróunar og endurmenntunarverkefna um þetta má kannski segja almennt að það var ekki samið um tollaniðurfellingu eða tollalækkun á svokölluðum viðkvæmum vörum svo sem kjöti mjólkurvörum og unnum vörum heldur var samið um tollkvóta og gagnkvæmni þar sem því var viðkomið tollkvótar sem samið var um kunna í einhverjum tilfellum að setja verðþrýsting á einstaka vörur og ég sé það til að mynda varðandi svínakjöt en þess ber þó að geta að naut svín og alifuglakjöt sem þegar er flutt inn er svipað af magni til og umsamdir kvótar verða þegar samningur hefur að fullu tekið gildi það er að þremur til fimm árum liðnum þannig að það er hægt að halda því fram að sá verðþrýstingur sem um ræðir sé að einhverju leyti kominn fram í búvörusamningunum sem nú standa yfir hafa verið viðraðar hugmyndir um að hluti af stuðningnum verði greiddur út á annað en framleiðslutengingar til dæmis hafa verið viðraðar hugmyndir um að auka gripagreiðslur eins og hér hefur verið nefnt jafnvel greiðslur út á uppskeru af landi fjárfestingarstuðning og fleira sem kæmi þá til með að nýtast öllum búgreinum þetta er eitt af því sem við þurfum að skoða betur varðandi tímasetninguna á tollasamningum þá verður það að segjast eins og er tollasamningar eru alþjóðasamningum og það hefði auðvitað ekki verið hægt að halda þeim gangandi á sama tíma og menn væru með búvörusamninga hér innanlands þess vegna var það í mínum huga mjög mikilvægt að þeir lægju fyrir áður en menn færu inn í búvörusamningana til þess að menn gætu þá tekið við þeim áskorunum sem þar kæmu og þeim tækifærum sem þar væru